Hvala lepa za besedo. V Novi Sloveniji menimo, da bi bilo treba ločiti socialno in pa družinsko politiko. In zakon, ki ga pripravljamo in je tukaj pred vami, je korak, v pravo smer, saj predlagamo, bistvene rešitve, ponovna uvedba univerzalne pomoči ob rojstvu otroka v obliki nakazila in ustrezna korekcija zneska petsto evrov, povišanje zneska dodatka za veliko družino, za družino s tremi otroki štiristo petdeset evrov in za družino s štirimi in več otroki šeststo petdeset evrov. Kar se mi zdi tukaj najbolj zanimivo, je to, da je tudi vlada v svojem mnenju priznala, da rešitve, ki jih predlaga, niso slabe. Zato vas še enkrat pozivam, da dobro premislite o našem predlogu in ga seveda tudi podprete. Menim pa, da se je vlada napačno, lotila reševanja demografske politike. Slovenijo bomo rešili samo s podporo družina družinam in ne migracijam. Sramota, ki jo zdaj poslušam tule, je, da jemljete družino kot strošek in ne kot, investicijo, v našo prihodnost. Svoj odnos do družine pa pokažete tudi z obiskanostjo te seje. Zdaj se nas je majčkeno več nabralo, pa upam, da nas bo, na tej seji prisostvalo še več. Hvala lepa.